Señora Presidenta, agradezco, en primer lugar, su trabajo al ponente, el señor Preda. Al comienzo del nuevo año 2014 volvemos a hablar en este hemiciclo, con el caso de Islandia, de la política de ampliación ―para mí, uno de los aspectos más positivos y fecundos de la trayectoria de la Unión Europea, e incluyo ahí la gran ampliación efectuada en este siglo, por la que de quince hemos pasado a veintiocho Estados miembros―.

Efectivamente, la Unión Europea no ha sido la que ha decidido parar el proceso, que en estos años había avanzado significativamente ―el Comisario nos recordaba el cierre provisional de once capítulos―. La Unión Europea, yo creo que sigue acogiendo positivamente la entrada de Islandia, un país europeo, de gran tradición democrática, que cumple los criterios de Copenhague y forma parte del Espacio Económico Europeo y de la zona Schengen. Además,

Ahora bien, ni la Unión Europea ni el Parlamento Europeo pueden suplantar la decisión histórica que corresponde a Islandia de unirse al gran proyecto común de la Unión Europea, y esto implica, desde luego, la incorporación plena de los principios y del acervo comunitario.